nature dont nous dépendons pour notre vie tout simplement. Deuxièmement, pour réussir, la transition écologique doit être solidaire, elle doit aller main dans la main avec une réduction drastique des inégalités économiques et sociales. Il va de soi que produire et consommer durable est financièrement plus cher. Faire porter l'essentiel du prix de la transition sur celles et ceux qui subissent pauvreté, précarité, déclassement est tout simplement intolérable. Les gilets jaunes nous l'ont, à très juste titre, rappelé. De même, si cette transition est riche d'emplois, elle va aussi en détruire. Celles et ceux qui les occupent devront bénéficier de la solidarité de tous et c'est à cela, et exclusivement à cela, que le fonds pour la transition juste doit servir. Il ne peut pas être question qu'il serve à indemniser des actionnaires qui auraient décidé de faire le choix des énergies fossiles. En fait, ce fonds n'est qu'une petite partie de la réponse à la transition juste. Ce qu'il nous faut, c'est une transformation profonde de la fiscalité, pour que ceux qui ont tiré les profits de l'âge fossile soient aussi ceux qui paient la plus grosse part du prix de la transition.

Par exemple, à quoi bon consacrer une part des budgets de l'Union européenne à la lutte contre le changement climatique si l'autre part aggrave le problème? De même, le pacte vert suppose une refonte profonde d'une politique agricole commune qui reste aujourd'hui productiviste et orientée vers la satisfaction des marchés mondiaux. Et que dire, alors, de la stratégie libre échangiste de l'Union? Augmenter encore et toujours les flux commerciaux sur la planète est un non sens absolu. Alors, sur le plan de la cohérence, Madame la Présidente, votre projet évoque la question, identifie les contradictions, mais se garde un peu trop, à mon goût, de les trancher de manière claire. Enfin, quatrième point le pacte vert n'a aucune chance de succès si nous ne parvenons pas à remettre la finance au service de la société.

Chers collègues, cela fait soixante ans, soixante ans que, pour la première fois, les scientifiques ont commencé à établir le lien entre les activités humaines et les dérèglements climatiques un demi siècle depuis que le club de Rome nous a alertés sur le péril mortel d'une croissance économique sans limite trente ans depuis le sommet de Rio, où Jacques Chirac nous disait notre maison brûle et nous regardons ailleurs plus de vingt ans depuis la première conférence des Nations unies sur le climat, et nos émissions de gaz à effet de serre continuent encore et toujours à augmenter, pendant que s'épuisent les ressources et que s'effondre la biodiversité. L'heure est au branle bas de combat car généraliser à la planète entière, Madame la Présidente, ce fameux mode de vie européen que vous voulez promouvoir exigerait quatre planètes.